Señora Presidenta, creo que para resolver la crisis financiera que hemos tenido solo caben dos posibles soluciones o damos más poderes a los supervisores nacionales o creamos un supervisor europeo y le damos poderes. Y me alegro, señora Presidenta, de que en este momento la apuesta firme, la apuesta política de este Parlamento, y creo que con un gran consenso de todos los grupos políticos, sea por la supervisión europea. La Comisión de Asuntos Constitucionales va a apoyar y ha apoyado todas las medidas institucionales que van en esa dirección. En estos momentos, una vez que esa apuesta quede mañana de manifiesto, me parece, señora Presidenta, que la Comisión tiene una función de primer orden en la negociación con el Consejo. Y, en esa negociación, me parece que el punto clave será si esas autoridades europeas de supervisión pueden dirigirse directamente a las empresas afectadas a nivel nacional si el supervisor nacional no interviene.